vera að ræða þetta mál jafnmikilvægt og það er á sama tíma og íslendingar eru að spila mikilvægan leik í heimsmeistaramótinu í handknattleik en svo ber að vera við þurfum eðli málsins samkvæmt að láta vinnuna hafa forgang eins og háttvirtur þingmaður kallar hér fram þetta mál tengist því að varðandi breytingu ýmissa lagaákvæða sem varða sölu áfengis og tóbaks og þeir sem flytja það ásamt undirrituðum eru háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson birgir ármannsson bjarni benediktsson sigurður kári kristjánsson arnbjörg sveinsdóttir pétur h blöndal birkir j jónsson einar már sigurðarson katrín júlíusdóttir guðrún ögmundsdóttir gunnar örlygsson ásta möller og sigurrós þorgrímsdóttir í stuttu máli gengur þetta út á það kannski að nútímavæða þessa verslunarhætti sem hér er um að ræða því eins og menn þekkja erum við í þessari sérkennilegu stöðu að vera með ríkiseinokunarverslun á ákveðnum tegundum þetta á sér nokkra sögu og í rauninni er þessi saga frá bannárunum og þeim tíma sem menn treystu því og trúðu að höft og einokun ríkisins væru allra meina bót og það voru ótrúlegustu vörur sem voru undir einokun ríkisvaldsins og sem betur fer hafa menn nú bara á flestum sviðum nema kannski þessu horfið frá þessu það sér það auðvitað hver maður að ef menn hefðu horfið frá þessu fyrr mundi ekki hvarfla að nokkrum einasta manni að breyta því aftur í fyrra horf

það væri kannski ágætt að fá kannski sá sem hér stendur getur haft rangt fyrir sér kannski eru einhverjir hérna í salnum sem eru í alvöru fylgjandi slíku og ég býst fastlega við að þeir aðilar séu þá mjög til vinstri í stjórnmálum og væri bara mjög gaman að skiptast á skoðunum við slíkt afturhald og vonandi gefst tækifæri til þess ef slíkir aðilar eru á svæðinu að þeir gefi sig upp eins og ég nefndi þá var hér einkaleyfi á síldarsölu einkaleyfi á viðtækjum og auðvitað einkaréttur til útvarpsreksturs og síðan voru höft og einokun á sölu bifreiða símtækja það er ekki lengra síðan en svona fimmtán ár þá var ríkið með einokun á því að flytja inn eldspýtur hvort það eru fimmtán eða sextán ár síðan ríkið var með einokun að selja eldspýtur ekki það það voru alls konar hlutir sem voru með svona sérkennilegar reglur og höft eins og ég man nú ekki þá tíð en mér skilst að einhvern tíma hafi verið sérstakar verslanir þurftu að vera sérstakar verslanir sem seldu mjólk ef menn fara í haftaárin geta menn fundið allt milli himins og jarðar og ekkert til eftirbreytni og ég vona að það sé enginn þingmaður sem vill fara aftur í slíkt hvað sem því líður erum við með svolítið sérkennilegt fyrirkomulag hér á landi hvað eða hluti varðar vegna þess að

framselt hins vegar leyfi sitt eða samið við einkaaðila um að selja þessar vörur víðs vegar um landið mér sýnist nú alla vega ég held að ég geti fullyrt að ef menn fara út á landsbyggðina þá er almenna reglan sú að það er ekki ríkisverslun þar heldur er um að ræða verslun sem er í höndum einkaaðila mér sýnist það vera almenna reglan ég keyri stundum austur fyrir fjall og þar ef við förum í ég get nefnt staði eins og hveragerði selfoss ég held bæði hellu og hvolsvöll vík í mýrdal kirkjubæjarklaustur ég held að þetta séu allt saman staðir þar sem átvr verslanir eða sem sagt verslun með þessar vörur er inni í bensínstöðvum eða öðru slíku að vísu fær ég hér upplýsingar frá þingmanni kjördæmisins að það sé ekki slíkt á selfossi og ég trúi alveg þingmanninum þegar hann segir það það hlýtur að vera rétt hjá honum enda þekkir hann örugglega mjög vel til þar það eru engin rök sem mæla fyrir því sem ég hef heyrt sem telja eitthvað fyrir því að ríkið sé að standa í þessu ef menn hafa áhyggjur af því eins og margir hafa sem er sjálfsagt að hafa að menn hafi áhyggjur af útbreiðslu þessarar vöru sem svo sannarlega er um margt sérstök og viðkvæmari en margt annað og sérstaklega mikilvægt að fari ekki til ungmenna undir aldri að þá að sjálfsögðu er hægt að koma í veg fyrir slíkt án þess að verslunin sé ríkisrekin það er auvðtiað þekkt úr öðrum löndum og við erum nú að höndla með og einkaaðilar eru til dæmis að höndla með sígarettur og annað slíkt en þurfa að framfylgja þar ströngum reglum sem ég held að flestir ef ekki allir eru sammála að eigi algjörlega rétt á sér það eru hins vegar mörg rök með þessu eins og ég hef svo sem verið að nefna og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu ein eru eðli máls þau að þetta er svona einkaaðilum er treyst fyrir þessu það er einn einkaaðili sem er með slíka verslun hér á höfuðborgarsvæðinu er í kópavogi nánar tiltekið og svo fjölmargir aðilar víðs vegar um landsbyggðina og ýmist hvort þetta er inni í bensínstöðvum eða matvöruverslunum og ýmsum verslunum og haldið þar sér ef menn vilja hafa þann háttinn á að hafa þetta sérstakt og þess vegna með sérstaka opnunartíma þá er sjálfsagt að koma slíku fyrir í lögum um þetta það er vel þekkt annars staðar frá í öðru lagi er aðilum eins og verslunarmiðstöðvum og byggðarlögum mismunað eftir staðsetningu útibúanna nú hefur verið og það er svolítið magnað þegar maður fer á heimasíðu átvr og ég held nú að átvr það sé mjög mikill metnaður í starfsfólkinu þar og þar setja menn markið hátt og það er ýmis þjónusta sem er í boði veisluþjónustu vínsmökkunarþjónustu vínsmökkunarnámskeið í samvinnu við aðra aðila og það er sérstakt markmið fyrirtækisins að kenna íslendingum að vera með góða vínmenningu það skiptir hins vegar máli fyrir bæði verslunarmiðstöð og byggðarlög hvort þau geti boðið upp á þessa þjónustu við þekktum það hér áður þegar það voru færri útibú að þetta var gríðarlega mikið hagsmunamál og mikið slegist um þetta kannski héldu menn að þessi tíð væri búin

það er vel þekkt úr mínu kjördæmi það er ég lít nú á reykjavík sem mitt kjördæmi þó að það sé nánar tiltekið reykjavík suður að þar var ég held mig nú við reykjavík en jú jú ég get alveg tekið höfuðborgarsvæðið og landið allt ef út í það er farið en þar kom einmitt upp staða þar sem eigendur og hagsmunaaðilar í einni verslun að minnsta kosti hér i reykjavík voru ósáttir við að þá var átvr tekið út úr þeirri verslunarmiðstöð og sett inn í blómabúð það segir sig sjálft að þetta skaðar samkeppnishæfni þessarar verslunarmiðstöðvar það er alveg deginum ljósara aðilar þar voru mjög ósáttir við þetta síðan urðu þeir enn þá ósáttari þegar kom í ljós hvað átti að koma þar í staðinn en það er annað mál hér er ríkið því hreinlega að ráða því og

milljarða sem eru í þessu ríkisfyrirtæki þessari ríkisverslun og það er erfitt að sjá rökin fyrir því þetta frumvarp er hins vegar mjög hógvært skref það gerir ráð fyrir því að fleiri aðilum verði heimilt að selja léttvín og bjór í verslunum það liggur alveg fyrir og er auðvitað engin spurning að þetta mál verður að veruleika einhvern tíma það er bara spurningin hvenær það gerist ef einhver hefur þá vantrú á á íslenskri þjóð að hún geti ekki höndlað þetta að verslunarhættir með þessa vöru séu sambærilegir eins og þeir gera í þeim löndum sem við berum okkur saman við þá hljóta þeir hinir sömu að hafa áhyggjur af ferðum íslendinga til útlanda því að þar lendum við bara í þessu virðulegi forseti í hinum ýmsu löndum og flestum löndum sem maður fer til

með þessa vöru en er hér reyndar er það svo að við höfum verið íslendingar smátt og smátt að fikra okkur í átt til frelsis með mjög góðum árangri við höfum sem betur fer lagt þessum hugmyndum um ríkissölu og ríkiseinokun á mjög mörgum sviðum þetta er eitt af þeim sviðum sem við erum bara ekki búin að fara þá leið sá sem hér stendur er eins og held ég flestir ef ekki allir algjörlega meðvitaður um það að það er ekki sama hvernig er farið með eða vöru og við skyldum hafa aðgát og við skulum sannarlega bæði styrkja forvarnir og sömuleiðis að gera þær ráðstafanir sem þarf að gera til þess að koma í veg fyrir að ungmenni ég tala nú ekki um börn geti komist

áfengi sama hvort það er létt eða sterkt en það tengist því ekkert hvort við þurfum að hafa sérstaka ríkiseinokunarverslun sem höndlar bara með þetta

að það er mikið af einkaaðilum sem eru að höndla með þetta það er í smásölunni ég tala nú ekki um þegar komið er að öðru sem tengist þessu þetta frumvarp virðulegi forseti er flutt núna í fjórða sinn og það er breiður hópur á bak við frumvarpið úr öllum þingflokkum nema fimm vinstri góðum og að vísu frjálslyndum en hins vegar hafa síðast þegar ég vissi þingmenn frjálslynda flokksins lýst yfir stuðningi við þetta mál það er nú landi að þetta komist í nefnd og menn geti rætt þetta málefnalega þar og vonandi hér í þingsal